A pesar de que el Gobierno venezolano ha ganado elecciones auditadas internacionalmente, estamos asistiendo al intento de la derecha más extrema de derrocar por medio de la violencia a los Gobiernos legítimos. En el año 2014 fue el plan la Salida, en el cual se emplearon paramilitares y estudiantes armados 43 muertos.

Ninguno de ustedes apoyó este intento de rebajar la tensión. Este febrero hemos asistido al desmontaje de un golpe de Estado la llamada Operación Jericó, que iba a bombardear objetivos civiles incluyendo medios de comunicación. En el marco de esta investigación dirigida por la Fiscalía venezolana es cuando se detiene a Antonio Ledezma. No sin orden judicial y no con violencia —lo hemos visto en un vídeo a pesar de las mentiras de los grandes medios de comunicación—.

Dejen trabajar a UNASUR, que mandará a petición del Presidente Maduro a los Cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador. Y convenzan a sus amigos de que vayan a las elecciones legislativas o al revocatorio —ya que tienen posibilidad de ir— para conseguir lo que no se puede conseguir jamás con la violencia.